Nueve millones de ciudadanos europeos, cientos de miles en España, claman por un medicamento que salva sus vidas. Una enfermedad crónica, incurable y mortal ahora tiene cura. Y los Gobiernos están obligados a proporcionársela. Es competencia de los Estados fijar los precios y financiar la salud pública, pero la Unión Europea tiene el mandato de garantizar la protección de la salud humana. Por ello pido hoy a la Comisión y al Consejo que elaboren con urgencia un Plan europeo de acceso a los medicamentos que incluya una nueva estructura de la relación con la industria farmacéutica, socio imprescindible para cumplir este mandato una revisión de la Directiva sobre transparencia en fijación de precios una revisión profunda del actual modelo de patentes, que disocie los costes de la investigación del precio final de los medicamentos y una política de compras agregadas que fortalezca la posición negociadora de los Estados en la adquisición de medicamentos clave.